Und der Sozialfonds trägt zur nachhaltigen Qualifikation bei.

Ich bedaure, dass in der Diskussion ich würde sagen 95 der Errungenschaften, der neuen Schwerpunkte für die Zukunft nicht hinreichend angesprochen wurden. Sie wurden angesprochen, aber ich denke, etwa die Frage der thematischen Konzentration, der Ergebnisorientierung, der notwendigen Ex ante Konditionalitäten, all das, was letztlich zur Qualitätssteigerung

Und, wie gesagt, ich möchte mich nochmals ganz herzlich bedanken bei all jenen, die in den letzten Wochen und Monaten intensiv zu diesem tragfähigen Verhandlungsergebnis beigetragen haben.

im Hinblick darauf, dass wir Programme beschließen und mit den Arbeiten beginnen können.